Por tanto, insisto ahí están los resultados. Pero no tenemos que olvidar que hay que reforzar también la dimensión social de la unión económica y monetaria. No nos podemos olvidar de ello, señorías. Y por último, de nada servirán estos avances si no avanzamos en dotar de una mayor legitimidad democrática a todo el proceso del Semestre Europeo.